Quería saludar a la Presidencia española y, al mismo tiempo, resaltar que esta iniciativa es la primera iniciativa sobre los derechos procesales, que ha sido un tema que veníamos debatiendo y que se había quedado descolgado en la Presidencia sueca. Esta propuesta de iniciativa está ya en sede parlamentaria y ha habido ya un primer debate. Por eso creemos que la pregunta es pertinente, sigue siendo pertinente, por la importancia de este tema. Es cierto que es un tema mejorable y espero que, a lo largo de la tramitación, podamos avanzar. Es cierto, como ha dicho el señor Barrot, que la propuesta de la Comisión era más ambiciosa y, por lo tanto, en sede parlamentaria tendremos que mejorar este texto, que es un texto, por otra parte, de largo recorrido, porque el Parlamento y la Comisión ya vienen debatiendo, con la resistencia de los Estados miembros. La Presidencia sueca, con la hoja de ruta, intentó desbloquear el asunto, pero, a pesar de esto, la situación sigue siendo difícil para los Estados miembros. Es evidente que, ahora, después del Tratado de Lisboa, la situación ha cambiado, porque el Parlamento decide y, por lo tanto, creemos que la Comisión y el Consejo deben retomar estos derechos procesales en un nuevo escenario, que es el que contemplamos ahora.

No es posible reconocer el derecho a la traducción sin reconocer el derecho a la asistencia legal o el derecho a la información.

Es cierto que la legislación antiterrorista hace saltar las garantías, pero, si queremos construir un espacio de justicia y libertad, hay que tener confianza en nuestros valores para transmitirlos también al proyecto europeo.